zdajemy sobie sprawę, że procedura, którą dzisiaj prowadzimy, jest specyficzna, gdyż jesteśmy po wyborach. W związku z tym w chwili obecnej odnosimy się już do decyzji Komisji Europejskiej, chciałem jednak wyraźnie powiedzieć, że pewne sugestie, które płynęły ze strony Parlamentu, również naszej grupy, zostały w Państwa dokumencie uwzględnione, chociaż trochę z innej perspektywy, co nie zmienia ich istoty. Zdajemy sobie sprawę i chcielibyśmy, żeby ta debata i wysłuchane głosy posłów do Parlamentu Europejskiego znalazły odzwierciedlenie we wspólnej deklaracji, którą podpiszą przewodniczący wszystkich trzech instytucji, a potem by znalazły odzwierciedlenie w programie wieloletnim. Ten dokument jest dlatego tak dla nas ważny, bo pokazuje zarówno nowe inicjatywy, jak i te, które są w toku, i te, które zostają usunięte.

Jest to dyplomatyczna zachęta dla Parlamentu Europejskiego, żeby pracował szybciej. Chcielibyśmy się odwdzięczyć tym samym mamy nadzieję, że wszystkie instytucje będą pracować szybciej.

Na końcu uwaga krytyczna jeżeli Pan Komisarz pozwoli WRF jest dla nas nie tylko i wyłącznie metodą, jest to jeden z istotnych, ważnych celów, ponieważ za nim kryją się polityki. U Państwa WRF jest jakby metodą, która kryje się za wszystkimi